Dazu gehören besonders die Zusammenhänge von gesunder Ernährung und Bewegung, einfach die gute Allgemeinbildung. Das ist grundsätzlich die Aufgabe der Mitgliedstaaten. Europa soll den Erfahrungsaustausch in Zusammenhang mit der Gesundheitserziehung in den unterschiedlichen Bereichen fördern. Ich habe trotz vieler guter Ansätze gegen den Bericht gestimmt. Ich bin ganz klar gegen die Ziffern 25,